La ola de nativismo —proteccionismo con tintes autoritarios— que ha recorrido Occidente durante el último año y medio está directamente relacionada con los malestares producto de la globalización. El comercio internacional ha sacado a centenares de millones de personas de la pobreza —es innegable— pero, a la vez, ahonda en unas desigualdades que nos están desgarrando y genera no pocos perdedores los perdedores de la globalización. Si queremos continuar disfrutando de sociedades abiertas, es necesario uno, imponer reglas claras, sostenibles y exigentes a la globalización, al mismo tiempo que restituir los mecanismos de compensación para repartir sus beneficios. Para proteger la dimensión liberal política de la Ilustración, que hoy está en jaque, la única forma es restituir nuestro modelo social.